Produkcja mleka to chyba najważniejszy sektor w całej Wspólnej Polityce Rolnej.

Przez ostatnich wiele lat dokonaliśmy bardzo dużo, z czego skorzystali producenci rolni, ale też i konsumenci.

Chciałbym jednak, żebyśmy w toczących się później pracach zwrócili większą uwagę na rozwój spółdzielczości i na oparcie tego sektora na tym sposobie gospodarowania.

Niezwykle ważne jest, aby stabilizacja, która w tym sektorze w ostatnich latach była zachwiana, została przywrócona do pewnych standardów, do pewnej normy, która obowiązywałaby przez wiele lat w przyszłości.